Señor Presidente, yo también agradezco enormemente al Tribunal de Cuentas y al señor Silva Caldeira, en concreto, no solamente la tarea infatigable de señalar dónde existen áreas de riesgo, dónde se pueden mejorar los sistemas de control, que demuestran precisamente que se va mejorando, a pesar de que subsisten errores en algunos de los aspectos y de los ámbitos donde más han incidido —también hay que reconocerlo— en estos últimos tres años todas las decisiones relacionadas con la crisis. Entiendo, además, que justamente el Tribunal de Cuentas nos está ayudando con sus opiniones y sus recomendaciones en los ámbitos nuevos de riesgo, como son todos aquellos que estamos planteando de cara a la gobernanza de la crisis. En relación con lo que todos mis compañeros han dicho, yo no insistiré. Estoy de acuerdo con ellos en la mayor parte de las cosas la necesidad de seguir mejorando los sistemas y la necesidad, sobre todo, de la gestión compartida y de ir implementando en los Estados miembros nuevas fórmulas y sistemas, como puede ser el de las correcciones financieras netas que, por ejemplo, con respecto a mi país, creo que puede venir muy bien en el sentido de la necesidad de disciplinar más los ámbitos de decisión en una fase previa y no posterior o en las correcciones.